Je crois que, concernant chacun des sujets qui ont scandalisé, bousculé, interpellé les citoyens et les hommes politiques ou les femmes politiques, nous devons montrer que nous, Parlement, Conseil, Commission, nous apportons au niveau européen des réponses, et des réponses concrètes.

Šemeta a fait un travail très important et utile d'analyse des différentes pistes, des conséquences de la création de cette taxe si elle n'était que régionale. Je crois que c'est un travail important.

Il faut convaincre les Européens et M. Reynders peut dire mieux que moi qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau des vingt sept gouvernements, beaucoup, beaucoup de chemin. Ensuite, il faut convaincre les autres régions du monde.

Voilà pourquoi il nous faut convaincre les autres régions du monde. Puisque je parle du monde, un mot de la gouvernance mondiale.

Donc, je serai attentif à utiliser tous les éléments dont M.

Nous avons une autre analyse en Europe qui est, quelle que soit la taille des banques et la diversité de leurs activité, de s'assurer qu'il y a une bonne supervision externe et interne et une bonne gouvernance et de ne pas empêcher forcément la diversité de leurs activités. Sur la supervision, évidemment, le Parlement joue un rôle essentiel.

Karas a rappelé aussi que, grâce à la décision originale, exceptionnelle, que vous avez prise tous ensemble au mois de juillet de reporter à l'automne votre vote sur la première lecture, nous avons eu le temps, grâce à vous, de convaincre et d'avancer avec le Conseil.

Permettez moi de dire ma conviction, Mesdames et Messieurs, que nous devons faire de la régulation.

Il faut également soutenir un projet économique.

Je termine par la coordination économique que beaucoup d'entre vous ont évoquée. Je rappelle que mon collègue Olli Rehn et le président Barroso feront des propositions assez fortes d'action en matière de gouvernance à la fin de ce mois.

Je pense que cela est très important.

J'aurais été très heureux au moment de voter le budget de mon pays, qu'on me dise dans une photographie, de manière indépendante et objective, ce qui se passe dans les autres pays, comment on atteint, séparément quelquefois, avec des méthodes différentes, les mêmes objectifs, les mêmes disciplines fixées en commun.